Pro naši společnou budoucnost je energetická účinnost skutečně klíčovým požadavkem. Nelze plýtvat zdroji, tím mám na mysli, že je nutné býti šetrným v našem každodenním životě, být šetrný ke zdrojům, samozřejmě i k lidem, ke krajině a nepochybně i k přírodním zdrojům v poloze energetických zdrojů. Pokud nebudeme využívat naše stávající zdroje dostatečně účinně, tak budeme potřebovat samozřejmě stále další a další zdroje. Boj s klimatickými změnami prostě nelze zvládnout bez tohoto našeho restriktivního přístupu k sobě samým.